en hann gæti beitt sínum áhrifum að fá að vita þetta hverjir eiga bankana varðandi þjóðbanka og ekki þjóðbanka það vill svo til að landsbankinn er þjóðbanki af hverju vegna þess að bretar og hollendingar eiga stærstu kröfu á hann og eiginlega einu kröfurnar fyrir utan íslendinga allir aðrir kröfuhafar misstu sinn rétt út af icesave og bretar og hollendingar hafa ekki voðalega mikinn áhuga á að eiga banka á íslandi þannig að þess vegna er hann nauðugur viljugur í eigu ríkisins af því að það vill í rauninni enginn annar eiga hann en það er ekki þar með sagt að menn gætu að sjálfsögðu selt hann nákvæmlega eins og hina og ég sting upp á því við háttvirtan þingmann að hann skoði þann möguleika að selja